Kolegice in kolegi! Predhodni mandat državnega zbora je bil zelo zaznamovan s temo financiranja zasebnega šolstva. Obravnavalo se je več enakih predlogov, kakršnega imamo danes ponovno na mizi. Na drugi strani smo imeli tudi poizkus spremembe ustave in vladni predlog zakona. Slednji je bil, da bi v šestinosemdesetem členu - zelo blizu našemu videnju razmejitve med javnim in zasebnim. In kot se mogoče spomnite, so za to, da bi zakon bil sprejet, zmanjkali štirje glasovi poslank in poslancev. Tako smo danes ponovno na začetku poti, pri čemer je jasno, da je odločitev ustavnega sodišča pač potrebno spoštovati. Ampak - kot veste - imamo dve ustavni odločbi, ki sta se ukvarjali s financiranjem zasebnega šolstva. Ena je povedala, da je zakonodajalčeva odločitev, da država financira v celoti le javno šolo, v kateri lahko vpišejo svoje otroke vsi starši. V polju njegove presoje in zato ni v nasprotju z ustavo. Druga - novejša odločba pa je postavila v okvir javno priznanih in veljavnih osnovnošolskih programov jasno ločnico. Med obveznim in razširjenim delom programa in temu so sledila prizadevanja po novi dikciji zapisa šestinosemdesetega člena zakona. Pri čemer naj bi se razširjen program financiral po presoji zakonodajalca. Pri tem delu so se pojavile različne možnosti. Na koncu koncev pa ni bila sprejeta nobena od teh. Izhajajoč iz stališča in razprave naših poslancev, poslancev Desusa, iz prejšnjega mandata je jasno, da tudi mi danes ne moremo glasovati, da je zakon primeren za nadaljnjo obravnavo. Demokratična stranka upokojencev Slovenije se zavzema za ohranjanje javnega šolstva. Mi razumemo javno šolstvo kot vrednoto. Ključno je, da je vsakomur zagotovljena osnovnošolska stopnja izobrazbe. V naši poslanski skupini ne nasprotujemo temu, da bi posamezniku omejevali izbor izobraževalne institucije, ker bi se osnovnošolska izobrazba pridobila zgolj na javni zavod, če obstajajo tudi zasebne šole. Ne strinjamo pa se s tem, da bi se financiralo zasebno izobraževanje v celoti in posplošeno vse iz javnega denarja. Zastavljamo si vprašanje o tem, kakšen je obseg vsebine in kvalitete izobrazbe, za katero je predpisana ne samo zakonska, ampak tudi ustavna obveza, če je pridobljen izven javne šole. Po naši oceni bi morala biti enaka po vsebini in enakovredna po nivoju. Ni pa nujno, da je v zasebnih šolah zagotovljena, enako zagotovljen enako visok izobrazbeni standard. Ponavljajo se tudi dileme oziroma vprašanja, če imajo varovanci zasebnih zavodov zagotovljene enake možnosti in enak dostop do znanja, kot je to omogočeno učencem v javnih osnovnih šolah. Javna mreža šol je pri nas dobro zastavljena, tako po krajevni pokritosti kot v večji meri tudi, kar se tiče učnih načrtov in programov. Javne šole morajo biti in tudi so na razpolago vsem otrokom, kar pa za zasebne šole ne velja. Zasebne šole svoje učence lahko izbirajo in svoj izbor vršijo na podlagi različnih kriterijev. Javna osnovna šola pa mora sprejeti prav vsakega šoloobveznega otroka. Prav tako je zelo malo verjetno, da bodo, da bomo dobili zasebno šolo v Osilnici, ki je na Goričkem ali kje drugje v pozabljenem delu Slovenije. To je odgovor na ključno vprašanje o tem, na kaj zasebne šole oziroma njeni ustanovitelji ciljajo. Nadalje tudi ni nepomembna ugotovitev, da je javna šola med najosnovnejšimi in najmočnejšimi vzvodi boja proti družbeni neenakosti. Zasebne šole se lahko ustanavljajo tudi samo za specifične populacije, na primer, na podlagi na primer določenih nazorov, veroizpovedi ali celo za elitne skupine. Prav tako se v luči tega, ker nam kažejo mednarodne primerjave ne moremo sprijazniti s popolnim financiranjem zasebnih šol. Mednarodne konvencije namreč ne zavezujejo k financiranju zasebnih šol. Praksa v drugih evropskih državah pa kaže, da sega financiranje zasebnih šol od sto procentov do ničelnega financiranja, pri čemer je sedanje sofinanciranje v Sloveniji nad evropskim povprečjem. V Desusu priznavamo, da rešitve niso tako enostavne, kot se zdi na prvi pogled, saj imamo ne nazadnje že utečene šolske sisteme, na drugi strani pa je treba na izobraževalnem polju slediti tudi časovnim dimenzijam ter družbenim razmeram in potrebam. Da bi končno to sago enkrat zaključili tako, kot je treba, in brez nadaljnjih morebitnih ustavnih dopolnil. V naši poslanski skupini menimo, da je mogoče, ne bi govorili samo o popravljanju tega zakona, pač pa, da bi bilo dobro odpreti še kakšen drug zakon, na primer zakon o osnovni šoli. Današnjega predloga zato poslanci Desusa ne moremo podpreti. Spoštovani minister, kot sem pa slišal, imate v svojem cilju, tudi v koaliciji piše, da bomo čim prej dobili na mizo predlog, ki ga bomo z veseljem v koaliciji podprli in še naprej usklajevali tudi z opozicijo. Hvala.